Sokan úgy tartják, hogy a minimálbér kérdése a tagállami szubszidiaritás és az egységes szolgáltatásnyújtási piac elve közötti vita. Ugyanakkor az egységes piac sohasem a bérek azonosságáról, teljes kiegyenlítettségéről szólt, hiszen a bérkülönbségek vannak, és lesznek is az egyes tagállamok között. Félreértés ne essék, távol áll tőlünk az, hogy elleneznénk egy tagállam szuverén jogát ahhoz, hogy minimálbért állapítson meg, de azt már elvárjuk, hogy azt úgy tegye meg, hogy eközben ne veszélyeztesse az Európai Unió alapvető értékeit.

Szociális köntösbe bújtatni egy kérdést, amely ugyanakkor súlyos pénzügyi és adminisztrációs többletterhet jelent a fuvarozó vállalatok és különösen a kis és középvállalkozások számára nem korrekt hozzáállás. És akkor még nem említettük az előírt nemzeti szabályok megsértéséért kiróható büntetések összegét, amelyek olyan magasak, hogy egyetlen csapással tönkretehetnek kisebb vállalkozásokat, miközben épp a kkv k fejlesztése és erősítése az általánosan meghatározott uniós célkitűzés.

Tegye a Bizottság azt, ami az alapfeladata, legyen az alapító szerződések és értékeink őre.